A Stockholmi Program futamideje végéhez közeledik. Az eddigi tapasztalatok alapján kell továbbgondolnunk a teendőinket. Az eltelt ötéves időszak alatt szerzett tapasztalatok mellé a közelmúltban kialakult ukrajnai helyzettel és annak következményeivel is számolnunk kell. Figyelnünk kell a polgárok által egyre többször és mind egyértelműbben kinyilvánított biztonságérzet hiányának az orvoslására. A migráció és a menekültügy kapcsán kerüljön a hangsúly a munkaerőben rejlő lehetőségekre. Egyetértek a Bizottság megállapításával, hogy nyitottabb és biztonságosabb lett Európa a menekültügyi rendszer létrehozása, a korrupció és a kiberbűnözés elleni fellépések által, és elismerem, hogy a schengeni térség megerősítése segítette ezt, mégis indokolatlannak tartom a Romániával és Bulgáriával szemben máig fenntartott akadályoztatásokat.